frú forseti við ræðum skýrslu umboðsmanns alþingis fyrir árið tvö þúsund og fimm það er auðvitað afar mikill fengur að þessum skýrslum umboðsmanns í hvert sinn sem þær koma fáum við umboðsmann alþingis inn til allsherjarnefndar og hann gerir grein fyrir helstu álitaefnum eða helst málum sem á hans borði hafa verið það árið og það hefur verið ánægjulegt og gagnlegt að fá að fylgjast með skýrslum umboðsmanns undanfarin ár og fá aðeins að rýna í þróun þessara mála nú er skemmst frá því að segja að það sem veldur áhyggjum í þessum lestri eða við þessa yfirferð er það að þegar skipting skráðra mála eftir viðfangsefnum er skoðuð þá kemur það í ljós að stærsti einstaki málaflokkurinn sem umboðsmaður alþingis fær til meðferðar eru tafir hjá stjórnvaldi á afgreiðslu máls og ég held að ég fari með rétt mál þegar ég segi að þetta sé og hafi leið á undangengnum árum stærsti einstaki málaflokkurinn og þó að séu kannski einhverjar fækkanir á milli áranna tvö þúsund og fjögur og tvö þúsund og fimm þá held ég að hér sé enn um að ræða ákveðin mál sem við alþingismenn þurfum að taka til ákveðinnar skoðunar því það er auðvitað í umboði okkar sem umboðsmaður alþingis starfar það er hann er að starfa ekki undir neinu ráðuneyti heldur undir alþingi íslendinga og hann er málsvari fólksins í landinu eins og við í sjálfu sér erum með ákveðnum hætti sem kjörnir fulltrúar þjóðarinnar á löggjafarsamkundunni þannig að ég tel mjög mikilvægt að alþingismenn taki til rækilegrar skoðunar þá skýrslu sem við höfum til meðferðar og að við förum ofan í saumana á þessari skýrslu og ákveðum með sjálfum okkur og það heyrir kannski fyrst og fremst undir allsherjarnefndina með hvaða hætti við getum lagt í vogarskálarnar á hvern hátt við getum tryggt að stjórnvald til dæmis og tek ég sem dæmi af þessum málaflokki sem ég áður nefndi verði ekki uppvíst að töfum á afgreiðslu mála með þeim hætti sem virðist vera orðin hálfgerð lenska eða vera lenska í þessari stjórnsýslu okkar af þessum þrjú hundruð og fjórtán málum sem umboðsmaður fjallaði um á síðasta ári eru fjörutíu og sex komin til vegna tafa hjá stjórnvaldi á afgreiðslu máls og ég verð að segja að það er allt of mikið það er allt of stór hluti málanna sem þannig er til kominn háttvirtur þingmaður guðrún ögmundsdóttir nefndi á undan mér að fangelsismálin hefðu verið hluti af umfjöllunarefni umboðsmanns og það er auðvitað afar ánægjulegt til þess að vita þegar skoðaður er mögulegur árangur af starfi umboðsmanns þá sjáum við að það fækkar á milli áranna

það hefur fækka þar málum á milli ára um tíu og umboðsmaður tjáði okkur það í allsherjarnefnd að hann byndi vonir við það að þær breytingar héldu áfram og mætti rekja til átaks sem gert hefur verið í málefnum fanga sem við vitum auðvitað sem störfum í allsherjarnefndinni að hefur verið í gangi við höfum sjálf lagt lóð á vogarskálarnar í þeim efnum varðandi nýja og breytta löggjöf sem mitt mat hafði verið afar vel unnin í allsherjarnefndinni og sömuleiðis má auðvitað rekja hluta af þessum breytingum til þeirrar staðreyndar að það er kominn nýr maður í embætti fangelsismálastjóra sem hefur sýnt það og sannað með sinni framgöngu í málunum að hefur tekið upp á sína arma mál sem hafa þurft breytinga og lagfæringa við og ég held að þetta tvennt sé tvímælalaust að skila þessum árangri sem lesa má um í skýrslu umboðsmanns þannig að það er ljóst að við þingmenn getum með störfum okkar og lagasetningu haft áhrif á það á hvern hátt mál berast umboðsmanni og hvers konar mál það eru sem

sem umboðsmaður hefur gert að eigin frumkvæði þar er um að ræða nýtt efni upplýsingar þar sem umboðsmaður hefur farið ofan í saumana á ákveðnum þáttum sem hafa verið á hans borðum í talsverðum mæli og þar er í annan stað um að ræða álit vegna athugunar á afgreiðslutíma fjörutíu og átta sjálfstæðra stjórnsýslu og úrskurðarnefnda þar fer umboðsmaður ofan í saumana á því á hvern hátt það sjálfstæða stjórnvald sem úrskurðarnefndirnar eru sinni þeim málum sem til þeirra koma og að hinu leytinu erum við með glænýja athugun umboðsmanns á skráningu og afgreiðslu mála hjá þrjátíu og tvö stjórnvöldum það er á hvern hátt til dæmis ráðuneytin skrá þau mál sem koma inn á þeirra borð það eru mjög athyglisverðar upplýsingar í báðum þessum málum sem ég held að sé alveg fullt tilefni fyrir okkur alþingismenn til að skoða eilítið nánar

sem varðar sjálfstæðar stjórnsýslunefndir og úrskurðarnefndir segir umboðsmaður að stofnun slíkra nefnda hafi kannski einkennt öðru fremur íslenska stjórnsýslu á síðasta áratug en það sem við þurfum að hafa í huga er það að hér er um að ræða stjórnvald það er nefndir sem eru ekki hluti af hinni eiginlegu stjórnsýslu ráðuneytanna vegna þess að þær heyra ekki beint undir ráðuneytin eða stofnanirnar sem undir ráðuneytin heyra heldur er kveðið í lögum á um þessar stjórnsýslunefndir að þær séu sjálfstæðar möo ákvarðanir á úrskurðir þessara stjórnsýslunefndir verða ekki bornir undir ráðherra með stjórnsýslukæru við höfum sem allt alþingismenn í auknum mæli verið að beita þessu lagalega úrræði að setja á fót svona úrskurðarnefndir og sem sagt fjölskyldunefndir sem hafa þetta sjálfstæði þess vegna er það mikilvægt að við löggjafinn skoðum ofan í kjölinn á hvern hátt þetta úrræði er að standa sig í stjórnsýslunni og ég verð að segja að það veldur mér talsverðum vonbrigðum eða áhyggjum þegar ég skoða þetta álit umboðsmanns á hvern þessi mál hafa verið að sé eins og við vitum viða bundið í lög hversu langan tíma þessar nefndir hafi til þess að afgreiða sín mál og kveða upp úrskurði sína en það hefur líka komið í ljós í könnunum umboðsmanns að afgreiðslutími sumra þeirra hefur verið afar

breytt neinu í afgreiðsluhraðanum og ég held að það sé afar mikilvægt að það sé tekið á þessu af festu til að tryggt sé að þetta lagaúrræði skili sér ef það er ekki að skila sér ef þetta úrræði virkar ekki með þeim hætti sem löggjafinn hefur ætlast til þá verðum við sem löggjafi eiga að taka það til endurskoðunar og ekki að stunda þennan sið sem við höfum tekið hér upp að setja á laggirnar úrskurðarnefnd af þessu tagi það verður að hafa það í huga að á árinu nítján hundruð níutíu og sex voru þessar nefndir tuttugu og fjórir samkvæmt lögum en þær eru orðnar árið tvö þúsund og sex fimmtíu og átta þetta er gríðarleg fjölgun á þessu tímabili og það veldur manni áhyggjum þegar maður les í gegnum þetta álit umboðsmanns hvernig þær leysa störf sín af hendi og ef það er skortur á fjármunum

við þekkjum það auðvitað að verkefni þessara nefnda eru af ýmsu tagi áður en þær koma til er um að ræða verkefni sem ráðuneytin sjálf hafa haft til úrlausnar eða stofnanir á vegum ráðuneytanna sinna stjórnsýsluverkefnum af þessu tagi ár efna til dæmis mannanefnd útvarpsréttarnefnd bótanefnd vegna bótagreiðslna úr ríkissjóði til þolenda afbrota en mest virðist þó fjölgunin hafa orðið í úrskurðar og kærunefnd þar sem úrskurðarvald í kærumálum á æðra stjórnsýslustigi hefur verið fært frá ráðherra til slíkar nefndar einnig kemur fram í þessu áliti að það hafiverið stofnað til nokkurra kæru og álitsnefnda sem ekki kveði upp bindandi úrskurði heldur geti borgararnir snúið sér til þeirra og fengið rökstutt álit um hvort fylgt hafi verið réttum reglum á sviði nefndarinnar sem starfa á nú kemur fram í þessu áliti umboðsmanns að það sé ein af óskráðum grundvallarreglum stjórnsýsluréttarins að ákvarðanir í málum skulu teknar svo fljótt sem unnt er og hann nefnir til

en málshraðareglan er hluti af réttaröryggisreglum stjórnsýsluréttarins og henni er ætlað að stuðla að greiðari og skilvirkri stjórnsýslu við sem löggjafi höfum auðvitað með þeim lagatextum sem við höfum sett hér þá höfum við ætlast til þess að þessar nefndir séu skilvirkar en það kemur í ljós í þessu áliti að á það skortir ég rek sérstaklega augun í það að nefndirnar sem umboðsmaður kannar aðstæður hjá í áliti sínu tekst ekki einu sinni að skila umboðsmanni áliti eða svara bréfum umboðsmanns innan einhvers eðlilegs frests heldur kemur í ljós á blaðsíðu níu í þessu áliti að flestar nefndirnar hafi sent upplýsingarnar til seinna könnunartímabilsins sem um ræðir innan tilskilins frests sem umboðsmaður gaf en þrátt fyrir ítrekanir til þeirra sem ekki svöruðu innan frestsins þá bárust engin svör frá þremur nefndum þannig að jafnvel umboðsmanni alþingis er ekki sinnt hvað þá almennum sem eiga að sækja til þessara nefnda og það er rétt að nefna það hér að þessar þrjár nefndir sem ekki svara innan þess frests sem umboðsmaður gefur eru bótanefndin greiðsla bóta til þolenda afbrota mannanafnanefnd og úrskurðarnefnd atvinnuleysisbóta sem starfar samkvæmt lögum númer tólf nítján hundruð níutíu og sjö ég verð að segja það kannski vekur sérstaklega upp hugleiðingar í tilviki bótanefndar um greiðslu á bótum til þolenda afbrota að hún skuli ekki svara því það kemur ef áfram er lesið í ljós að í tilviki þeirrar nefndar hafi dóms og kirkjumálaráðuneytið verið upplýst um þennan óhæfilega drátt sem hefur orðið á afgreiðslu margra mála hjá þeirri nefnd og í framhaldi af þeim upplýsingum sem ráðherra berast þá hefur ráðherra ákveðið í sumar sem leið að leysa þessa nefndarmenn frá störfum og fyrsta ágúst síðastliðinn mun hafa verið skipuð ný nefnd og hún hefur núna tekið til starfa og svo kemur í ljós í áliti umboðsmannsins að dómsmálaráðuneytið hafi greint frá því vegna kvörtunar einstaklings til umboðsmanns yfir töfum á meðferð máls hjá bótanefndinni átjánda október tvö þúsund og sex þá hefði þrjú hundruð þrjátíu og fjögur óafgreidd mál verið færð til hinnar nýskipuðu bótanefndar þrjú hundruð þrjátíu og fjögur mál og það kemur í ljós að elstu málin á þessum lista hafi verið frá tvö þúsund og eitt til tvö þúsund og tvö þau hafa því verið fjórar til fimm ár i vinnslu hjá bótanefndinni það að við skulum hér löggjafinn á alþingi íslendinga setja í lög ákvæði um nefndir af þessu tagi og þær skulu ekki kynna sér málin sem við samkvæmt lögum ætlast til að þær sinni það er mjög alvarlegt mál og ég held að við verðum alla vega þeir þingmenn sem störfum í allsherjarnefnd alþingis að skoða þetta ofan í kjölinn nú höfum við fengið ráðrúm og tíma til að fara ofan í þessi frumkvæðismál umboðsmanns alþingis sem eru afar greinargóð og athyglisverð og ég held að við verðum í kjölfarið á því að taka þetta til áframhaldandi umfjöllunar í nefndinni svo tryggja megi að þessu sé viðhaldið þessum starfsháttum sem tíðkast úti á akrinum umboðsmaður alþingis hefur sýnt aðhald hann hefur farið ofan í saumana á þessum málum það er mjög einfalt fyrir okkur að rekja það hvernig þessar nefndir hafa staðið sig í stykkinu og gera þá þær bragarbætur sem nauðsynlegar eru með löggjöf eða með öðrum hætti og ég held að það